Na początku tej kadencji Parlamentu w debacie również na temat Węgier wiceprzewodnicząca klubu liberalnego powiedziała, że nie chodzi w gruncie rzeczy o taką czy inną ustawę.

I powiedziała wtedy, co dobrze pamiętamy, że ma nadzieję, że wobec Węgier a potem się okazało, że również wobec innych państw obecna Komisja Europejska będzie odważniejsza i mniej legalistyczna. To jest definicja rządów prawa odważnie, mniej legalistycznie przeciwko państwom, których kierunek polityczny nie odpowiada. No i dzisiaj mamy tę odważną i mniej legalistyczną Komisję pod przewodnictwem panów Junckera i Timmermansa. Wolność rzeczywiście jest coraz bardziej zagrożona, ale wolność przetrwa w Europie.